Kérdezem azonban öntől, hogy vajon a közös mezőgazdasági politika jegyében ön el tudná e fogadni, hogy az Európai Unió a mezőgazdasági termékek vonatkozásában a fiskális unió felé mozduljon el?